Spolufinancovanie projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu zo štrukturálnych fondov, malo zvýšiť efektivitu používania európskych peňazí. Súkromná banka alebo iná spoločnosť, ktorá do projektu investuje vlastné peniaze, chce, aby sa jej peniaze nielen vrátili, ale aby dosiahla zisk. Starostlivo preto posúdi ziskovosť každého projektu, čím sa zníži riziko mrhania prostriedkov európskych daňových poplatníkov. Chápem, že Komisia hľadá spôsob, ako pokračovať vo financovaní štrukturálnych projektov aj v súčasnej zložitej situácii. Mechanizmus, ktorý navrhuje však oslabuje tlak na efektivitu vynaložených prostriedkov. Ak EÚ nielen zaplatí veľkú časť investície, ale zároveň poskytne garanciu na podnikateľské riziko, nič nebude brániť bankám a súkromným firmám, aby vstupovali aj do nezmyselných projektov.